Pane předsedající, já se zde také hlásím k těm řečníkům, kteří jednoznačně vyzdvihují význam a pozitiva jednotného trhu. Zkrátka a dobře i pro ty občany EU, kteří jsou třeba kritičtí k některým našim politikám, tak politika jednotného trhu je jasně vysvětlitelná a obhajitelná.

Já se domnívám, že jednotný trh nebude nikdy dokončen. Pořád budou oblasti, ve kterých bude vhodné upravovat již přijaté právní předpisy anebo nacházet jednotnou regulaci pro celou Evropu.

V každém případě se domnívám, že je třeba na konci volebního období udělat revizi toho, co nebylo ještě přijato, a tyto věci předat příští administrativě, příští Komisi, příštímu Parlamentu. Bylo by totiž velkou škodou, kdyby příští Parlament a příští Komise začínaly tzv. od nuly a nenavázaly na to, co udělala tato Komise, co schválil tento Parlament. Vedle toho, co nebylo dokončeno, bychom také měli sdělit vize, kde si myslíme, že by v příštím volebním období měly být cíle Parlamentu i Komise napjaty, je to třeba v oblasti služeb. Já i jako někteří moji kolegové cítím, že v oblasti služeb zkrátka a dobře ta regulace nefunguje příliš efektivně.